þegar þeir tíndust í ræðustól hjá sameinuðu þjóðunum á dögunum í tilefni af því að fimm ár voru liðin frá því að þúsaldaryfirlýsingin var var samþykkt á allsherjarþinginu hinu fimmtugasta og fimmta í september árið tvö þúsund lítið bólar á efndum hinna háleitu markmiða um að útrýma hungri helmingafátækt tryggja öllum börnum skólagöngu og svo framvegis enda ræddu leiðtogarnir lítið um það hvernig menn hefðu notað tímann þessi fimm ár þegar þeir endurtóku að markmiðin væru háleit tólf hundruð milljónir manna á þessari jörð búa við það sem er skilgreint sem örbirgð átta hundruð milljóna manna eru vannærð svelta

á degi hverjum fjöldi sem nemur einum tíunda af fjölda íslensku þjóðarinnar deyr vegna vannæringar eða skorts á lyfjum við læknanlegum sjúkdóma með því að til væri matur bóluefni og lyf á þeim svæðum heimsins þar sem mest er þörfin mætti á hverjum tíu dögum bjarga lífi jafnmargra barna og við íslendingar eru að fólksfjölda fyrir brot af fjáraustrinum sem fer í stríðsreksturinn í írak einan mætti gerbreyta ástandi þessara mála fyrir brotabrot af því sem fer í vígbúnað heræfingar og hvers kyns stríðsleiki mætti standa við þúsaldarmarkmiðin og gera gott betur og talandi um íraksstríðið það er athyglisvert að nú upp á síðkastið hafa jafn ólikir aðilar og colin powell og enska biskupakirkjan beðist afsökunar á íraksstríðinu colin powell er nógu stór maður til þess að segja að það muni verða blettur á sínum ferli um ókomin ár að hafa orðið fyrir því að leggja röng gögn fyrir öryggisráð sameinuðu þjóðanna til þess að afla innrásinni stuðnings kofi annan hefur sagt að íraksstríðið hafi verið tvímælalaust brot á stofnsáttmála sameinuðu þjóðanna ólöglegt árásarstríð

sýknaði í næstliðinni viku þýskan hermann sem hafði neitað að taka þátt í aðgerðum sem tengdust íraksstríðinu af því að það væri brot á alþjóðalögum það eru engir að verða eftir nema bush blair halldór ásgrímsson og davíð oddsson sem enn reyna að halda því fram að íraksstríðið hafi verið lögmætt og réttlætanleg aðgerð nú er þess sennilega tæplega að vænta að davíð oddsson muni úr þessu biðja þing og þjóð afsökunar á því hvernig nafn íslands var misnotað með því að setja það á lista yfir hinar vígfúsu þjóðir en halldór ásgrímsson er hér enn og nú er spurningin er hann nógu stór til að viðurkenna mistök og biðjast afsökunar colin powell var það en sennilega hvorki halldór né davíð og nú hingað heim og að stefnuræðu forsætisráðherra ég marglas þessa ræðu þrisvar sinnum að minnsta kosti ekki af því í sjálfu sér að hún sé svo rífandi skemmtileg eða mikið bókmenntaverk það er ekki um það að deila hvað þar er best það sem haft er eftir skáldinu góða frá kirkjubóli nei ég las þessa ræðu aftur og aftur til þess að leita af mér allan grun hvort það væri virkilega þannig að forsætisráðherra og yfirmaður efnahagsmála að ég hélt viki bara ekki einasta orði að því jafnvægisleysi í efnahagsmálum sem mjög er til umræðu alls staðar annars staðar í þjóðfélaginu og enn þá á ríkisstjórnarheimilinu eða þeim verkefnum sem fram undan eru í hagstjórn á næstu dögum en það er staðreyndin forsætisráðherra víkur í ræðu sinni ekki einu orði að uppsöfnun í sjávarútvegi að erfiðleikum ferðaþjónustunnar að gjaldþroti slippstöðvarinnar á akureyri og erfiðleikum skipaiðnaðarins eða almennt skilyrðum útflutnings og samkeppnisgreina staðreyndin er sú góðir landsmenn að við erum núna að upplifa af fullum þunga ruðningsáhrif stóriðjustefnunnar sem eru að ýta öðru atvinnulífi úr vegi við upplifum það í gegnum uppsagnir og starfsemi sem er að loka við upplifum það í gegnum störf sem flytjast úr landi útflutnings og samkeppnisiðnaðurinn greiðir atkvæði um þetta ástand með fótunum og fer úr landi og þetta eru aðeins sýnilegu áhrifin þau sem koma í fréttum þar við bætast öll glötuðu tækifærin öll störfin og verðmætasköpunin sem aldrei verður til vegna þess að auðvitað eru skilyrði til nýsköpunar í útflutnings og samkeppnisrekstri úti í hafsauga við þessar aðstæður það er ótrúlegt en satt góðir landsmenn að það vottar hvergi fyrir því það örlar ekki á því í stefnuræðu forsætisráðherra í þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins í fjárlagafrumvarpinu að ríkisstjórnin ætli að axla ábyrgð á efnahagsmálunum það er haldið áfram óbreyttri stefnu með skattalækkanir sem gagnast þeim tekjuhæstu mest og verka sem olía á eld aukinnar einkaneyslu og þenslu það er áframhaldandi stóriðjutrúboð það er sagt í þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins að það séu góðar líkur á frekari stóriðjuframkvæmdum á næstunni en þegar hafa verið ákveðnar og hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra veður um gengur laus ef svo má að orði komast í þessu samhengi og boðar álver hér og álver þar álver í helguvík álver á norðurlandi stækkun álvers í straumsvík rafskautafabrikku í hvalfirði og hvað það nú er auðvitað er þetta algerlega með ólíkindum ef á að troða þessum viðbótarframkvæmdum öllum inn í íslenska hagkerfið í viðbót við þá framkvæmdahrinu sem nú stendur yfir eða í beinu framhaldi af henni þá er ekkert ljós við endann á göngunum sem menn hafa verið að vona að væri fyrir hönd annars atvinnulífs þá verður núverandi ástand með ofurgengi á krónunni viðskiptahalla og þenslu viðvarandi þá óttast ég að einhverjir fari að missa móðinn ef ástandið sem greiningardeild eins bankans kallar ógnarjafnvægi sem seðlabankinn kallar stóraukið jafnvægisleysi ef það á að verða viðvarandi hvernig stendur á því að forsætisráðherra minnist ekki einu orði í ræðu sinni á þá harkalegu ákvörðun seðlabankans að hækka stýrivexti um núll komma sjötíu og fimm prósent svo seint sem tuttugasta og níunda síðasta mánaðar eða víkur þar að því með hversu alvarlegum hætti seðlabankinn fjallar þar um málin hver eru viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hjálparbeiðni seðlabankans við ákalli seðlabankans sem aftur og aftur hefur sagt að peningamálaaðgerðir hans einar og sér muni ekki nægja þeir munu ekki duga til að ná tökum á ástandinu hvernig stendur á því að forsætisráðherra víkur ekkert að þessu í reynd er það verra en það það hefur stundum mátt skilja forsætisráðherrann þannig að seðlabankinn væri vandamálið ef það heitir að skjóta sendiboðann boðbera hinna válegu tíðinda þó væri kannski betri samlíking hér að segja að ríkissjórnin vilji kenna slökkviliðinu um eldsvoðann það er þannig að ríkisstjórnin fer fyrst um og kveikir í hagkerfinu með stóriðjustefnu sinni með skattalækkunum með þeim mistökum sem gerð hafa verið á fasteignamarkaði með því að ýta undir þenslu dansa svo í kringum eldana og þegar seðlabankinn kemur og reynir að slökkva í þá er honum kennt um brunann þannig er þetta og það er ekki von á góðu ef ríkisstjórnin ætlar hér eftir sem hingað til að láta sem henni komi þetta ekki við eða bara þetta sé hvort sem er allt í himnalagi er þá búið að leggja niður ráðuneyti efnahagsmála ríkisstjórnarinnar er það orðið úrelt starfsheiti er halldór ásgrímsson búinn að segja af sér sem yfirmaður efnahagsmála og hver tók þá við guðni ágústsson kannski það væri fróðlegt að vita það hvernig er það með sjálfstæðisflokkinn ætlar sjálfstæðisflokkurinn að elta þennan nýja andlega leiðtoga sinn halldór ásgrímsson í bandi í gegnum brunarústirnar á íslenskum atvinnuvegum allt til enda til þess eins að framsóknarflokkurinn geti þjónað stóriðjutrúboði sínu vandinn er auðvitað sá að það eru báðir stjórnarflokkarnir og reyndar fleiri draghaltir í þessari umræðu framsóknarflokkurinn mun aldrei viðurkenna að það sé neitt að stóriðjustefnunni sjálfstæðisflokkurinn mun aldrei viðurkenna að það sé ekki alltaf rétt að lækka skatta hversu heimskulegt sem það er í hagstjórnarlegu tilliti og samfylkingin er líka draghölt því hún studdi meira og minna bæði í borgarstjórn og á þingi þessa stóriðjustefnu og gerðist líka meðvirk í kosningabaráttunni og lofaði milljarðatuga skattalækkunum vinstri hreyfingin grænt framboð er eini flokkurinn sem hefur lagt fram tillögur um raunhæfar aðgerðir til þess að reyna að ná tökum á þessu ástandi við leggjum til að það verði horfið frá hugmyndum um frekari stóriðjuframkvæmdir næstu sjö árin við leggjum til að það verði hætt við skattalækkanirnar við leggjum til að það verði farið í nýtt áhættumat í fjármálakerfinu við leggjum til að seðlabankinn og stjórnvöld vinni saman en ekki hver gegn öðru til þess að ná tökum á ástandinu og við leggjum til að menn leiti eftir víðtæku samstarfi aðila vinnumarkaðar stjórnvalda og fleiri hagsmunasamtaka í anda nýrrar þjóðarsáttar því það eru þannig alvarlegir tímar á ferðinni

slá fleiri íslandsmet og heimsmet þessa dagana hæstvirtur forsætisráðherra en þau sem þar var talið upp viðskiptahalli upp á fjórtán prósent er meiri en nokkru sinni í sextíu ára sögu þjóðhagsreikninga skuldir heimilanna nálgast nú eitt þúsund milljarða ígildi einnar landsframleiðslu innan tíðar verða íslensk heimili hin skuldsettustu í öllu o e c d fyrir var íslenskt atvinnulíf skuldsettara en nokkurs staðar annars staðar þekkist við sambærilegar aðstæður sveitarfélögin hafa safnað skuldum stanslaust í einn og hálfan áratug erlendar skuldir þjóðarbúsins voru um mitt sumar tvö þúsund fimm hundruð milljarðar króna hreinar erlendar skuldir að frádregnum eignum erlendis sem menn guma af á móti eru hærra hlutfall en nokkru sinni fyrr í sögunni eða hundrað þrjátíu og fimm prósent af hreinni landsframleiðslu þar er einnig íslandsmet að falla því miður er það svoleiðis frú forseti og góðir landsmenn að góðærið sem menn guma svo mikið af er miklu frekar veisla eyðsluhátíð þar sem að verulegu leyti er slegið lán fyrir veisluföngunum því er líka skelfilega misskipt eða hvað ef það er svo mikið raunverulegt góðæri á íslandi eins og kraftaverkamennirnir samkvæmt eigin lýsingum forsætisráðherra og utanríkisráðherra vilja vera láta af hverju er þá ekki hægt að gera betur við til dæmis þann hluta aldraðra sem ekkert hefur nema tryggingabæturnar ekki er sá hópur vandamálið í sambandi við viðskiptahalla og skuldasöfnun það eru ekki aldraðir íslendingar á strípuðum tryggingabótunum sem stífla allar hafnir með innflutningi á amerískum pallbílum það eru einhverjir aðrir nei frú forseti góðir landsmenn það þarf að koma þessari ríkisstjórn frá og þó fyrr hefði verið við erum lánsöm að eiga hér gott land með mikla möguleika og kosturinn við það þó að það komi rysjótt veður og það sé líka kuldatíð í efnahagsmálunum er að það gengur yfir við munum vinna okkur út úr þessum erfiðleikum en til þess þarf að breyta um stefnu þess vegna viljum við mynda velferðarstjórn vinstri græna velferðarstjórn sem hefur umhverfisvernd og velferð hins almenna manns að leiðarljósi það mun vora fyrr en varir bæði úti í náttúrunni og líka í stjórnmálunum við munum losna við þessa þreyttu menn og taka við og þá virkilega fer að grænka aftur á íslandi góðar stundir